Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che l'OLAF riveste un ruolo fondamentale nella tutela delle finanze delle istituzioni europee e pertanto sono compiaciuto che il voto di oggi consenta al nuovo regolamento agile e snello di poter immediatamente operare sulla base delle posizioni peraltro favorevoli

Mi sembra corretto il rapporto di cooperazione che si è venuto così a determinare fra gli organi dell'OLAF. L'OLAF ha bisogno di indipendenza, di autonomia, di autorevolezza e di incisività della propria azione nel contrasto alla frode e a tutti quei sistemi criminali che vanno combattuti con efficacia e con determinazione. Adesso il suo ruolo potrà essere più incisivo e noi confidiamo che il servizio di coordinamento antifrode appositamente previsto possa svolgere appieno la propria attività per condividere le informazioni e garantire maggiore efficienza e funzionalità.